Ja, torej, če imate to pripravljeno, bi jaz prosila, no, saj mogoče bi bilo lažje, če bi dala pisno vprašanje, ampak, v bistvu sem hotela, ja, doktor Kebra. Torej, to ni bila svetovalna pogodba, ampak neka druga pogodba, in očitno je takih pogodb še več, tako da bi vas prosila, no, da mi potem te podatke tudi posredujete ali pisno, lahko si tudi zdajle izmenjava, tako da, hvala lepa za odgovor.